Gospođo predsjednice, jedinstveno europsko tržište, digitalno tržište treba postati peta europska sloboda. O tome sam već govorio u ovom Parlamentu, ali uvjeren sam da bez toga mi imamo zaista kompletnu petu europsku slobodu kao jedinstveno digitalno tržište, neće biti naše konkurentnosti naspram Sjedinjenih Američkih Država, naspram Kine i drugih velikih tržišta. To je jedini put koji moramo slijediti, a sve ono što ovdje danas vidimo je odlično, je dobro, ali mislim da trebamo biti još ambiciozniji, jer ako ne budemo ambiciozniji nećemo biti konkurentni. Ono što želim izdvojiti iz tri točke o kojima ste govorili izdvojiti je pitanje sigurnosti kupnje na e tržištu i e trgovini.